Zweitens habe ich nie behauptet, dass vor dem Regierungsantritt der Regierung Ponta in Rumänien alles in Ordnung gewesen wäre, sondern ich teile die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger in Rumänien, dass die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien überhaupt noch nicht sicher ist.